Monsieur le Président, cher Commissaire, chers collègues, la présentation par la Commission européenne de la stratégie pour une Union de l'énergie était très attendue, car plus que jamais nous avons besoin de politiques énergétique et climatique européennes plus claires et plus robustes. Jean Claude Juncker l'avait annoncée comme un des chantiers majeurs de cette nouvelle législature, et la proposition qui nous est présentée aujourd'hui constitue certainement un pas en avant très important pour répondre aux défis auxquels est confrontée l'Europe. Ces défis sont nombreux le marché intérieur de l'énergie, qui n'est pas assez intégré, un prix élevé du gaz, qui affaiblit notre industrie européenne et participe à des coûts élevés de l'énergie pour nos concitoyens, un contexte international fragile et des incertitudes grandissantes chez les investisseurs. Nous devons donc nous mobiliser pour faire de l'Union de l'énergie une réussite et une passerelle vers l'atteinte des objectifs que l'Union européenne s'est fixés, à la fois pour la réduction des gaz à effet de serre et, aussi et surtout, pour notre compétitivité et la nécessaire réindustrialisation de l'Union européenne.

Pour cela, nous devons utiliser de manière complémentaire toutes les différentes sources d'énergie disponibles en privilégiant une approche basée sur le marché. Cette sécurité énergétique passe aussi et avant tout par la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie plus intégré, avec de meilleures interconnexions, et je salue la volonté de la Commission européenne dans ce sens. Il faut, en outre, que la Commission européenne encourage fortement les États membres à appliquer les règles existantes avant d'ajouter des règles supplémentaires. L'efficacité énergétique doit être au centre de nos préoccupations pour éviter le gaspillage. C'est fondamental. Nous ne devons pas abandonner des millions de citoyens européens qui vivent dans la précarité énergétique.

Justement, la transition énergétique nous offre cette possibilité de recourir à différentes sources d'énergie. Je terminerai en disant que nous avons là, véritablement, un chantier et que vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Commissaire, pour vous accompagner sur ce chantier.